Or, vous savez que l'article 15 du traité sur l'Union européenne oblige le président du Conseil européen à présenter un rapport au président du Parlement européen à la suite de chacune des réunions du Conseil européen. Jusqu'à présent, vous avez organisé, en relation avec la Conférence des présidents, des conférences des présidents élargies qui, à mon point de vue, sont illégales car elles ne respectent pas le traité.

J'observe d'ailleurs que, depuis que cette présidence stable a été instaurée, nous avons beaucoup moins de débats avec nos chefs d'État et de gouvernement.